So zumindest wäre es hier eingeordnet nach dem bisherigen System des europäischen Energie Labellings ein Unding, das die Kommission vollkommen zu Recht bereinigt hat. Kein Verbraucher hat etwas von einer Kennzeichnung, die allen Maschinen egal, ob energieintensiv oder sparsam ein A verleiht und sich nur an der Anzahl der Pluszeichen dahinter unterscheiden lässt. In Zukunft wird es auch wieder die erkennbaren C D E Sünder geben, und das ist gut so. Gut ist aber auch, dass wir auf Drängen meiner Fraktion mittelstandsfeindliche Auswüchse der Richtlinie vermeiden konnten, etwa die nachträgliche Umetikettierung bereits ausgelieferter Geräte.

Insgesamt haben wir ein neues Label erreicht, das verbraucher und verkäuferfreundlich ist, und das ist gut so.